Madame la Présidente, avec le pacte vert pour l'Europe, l'Union européenne s'est dotée d'une nouvelle stratégie de croissance, avec pour ambition d'atteindre la neutralité climatique en 2050 et nous devons désormais nous donner les moyens de cet objectif. Monsieur le Commissaire, ce rapport est un signal d'ambition et de cohérence de la part du Parlement européen. La lutte contre le changement climatique ne sera possible qu'à condition de créer de nouvelles capacités budgétaires, ce sont les nouvelles ressources propres, de développer un cadre favorable pour mobiliser les investissements privés et publics durables, c'est notre taxonomie européenne, et d'assurer une transversalité de l'impératif climatique dans les différentes politiques européennes, c'est le verdissement des politiques monétaires et d'investissement de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d'investissement. Alors, Monsieur le Commissaire, ce plan d'investissement est une première étape et je me réjouis particulièrement que la taxonomie, que nous avons récemment adoptée, soit au cœur de ce rapport. C'est un outil concret qui pose les bases d'une classification commune permettant aux investisseurs de savoir clairement quelles activités sont considérées comme durables sur le plan environnemental. Et cet outil doit être désormais notre cadre de référence pour l'ensemble des investissements européens, publics et privés.